Seguimos echando en falta la presencia del Consejo en este tipo de debates de urgencias y seguimos echando en falta también este diálogo interinstitucional que nos debería permitir dar respuestas a ese tipo de casos. En el caso concreto de Filipinas, debo recordar, una vez más, que a pesar de que no se trata de una situación con el impacto que tienen otras, como el caso de Haití el hecho de que, en la última década, haya habido casi mil personas desaparecidas o muertas señala que hay un problema estructural y que requiere medidas estructurales. No podemos estar actuando siempre en base a los titulares.